Myślę, że powinniśmy być bardziej niż kiedykolwiek zainteresowani współpracą Ukrainy z Unią Europejską, bo już Turcji mówimy nie na długi czas. W Serbii wygrały partie i siły, które są antyeuropejskie i przeciwne Europie.

Z drugiej strony, jeśli się patrzy na to, co się dzieje na Ukrainie, to mam poczucie, że tam też następuje umacnianie się sił antyeuropejskich, chociaż społeczeństwo jest na tak. Był tutaj u nas w Parlamencie zastępca prokuratora generalnego Kuźmicz, rozmawialiśmy o sytuacji Julii Tymoszenko, mówiliśmy, że koniecznie musi być natychmiast uwolniona ze względów zdrowotnych. Jedyne, co usłyszeliśmy, to że będą kolejne procesy, tym razem o podejrzenie zamordowania deputowanych.